Trebuie să aplicați regulamentul existent și, în același timp, să asigurați armonizarea tuturor regulamentelor și standardizarea în acest mod de transport foarte important, pentru că se cere transferul de pe drum, pe cale ferată. Pentru transportul rutier, trebuie să existe o foaie de parcurs. Predictibilitatea este necesară atât industriei, cât și consumatorilor. Trebuie să completăm coridoarele rutiere. Pentru aviație, Cerul unic european, plus o nouă reglementare a ajutorului de stat pentru aeroporturi va aduce foarte multe îmbunătățiri.